Dat alles als gevolg van terrorisme en geweld.

Als ik dan kijk naar een rapport van Human Rights Watch en zie dat Iraakse autoriteiten duizenden vrouwen illegaal vasthouden, aan folteringen onderwerpen en bedreigen met seksueel misbruik, dan begrijp ik waar dat wantrouwen vandaan komt.

om iets te doen op dit terrein. Maar ik zie ook, als ik kijk naar de delegatie van de Europese Unie, dat die niet alleen onder heel moeilijke omstandigheden moet werken, maar daarnaast ook niet over voldoende materiaal en middelen beschikt om écht iets te kunnen doen. Ik zou dan ook willen vragen doe daar iets aan!

Ik zou niet alleen de politieke leiders, maar ook de religieuze leiders willen oproepen om samen in dialoog te gaan om te bekijken hoe deze situatie kan worden aangepakt. Wat er nu gebeurt heeft absoluut desastreuze gevolgen voor de stabiliteit, niet alleen van het land zelf, maar ook voor de hele regio en daarmee ook voor ons.